Ik hoor van plannen om meer detentiecentra te bouwen.

En zal de Commissie zich inzetten om de toename van discriminatie en xenofobie te bestrijden? Dat vereist, juist in deze moeilijke economische tijden, extra aandacht.